Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Commissaires, chers collègues, le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales invite le Conseil européen à placer les politiques en faveur de l'emploi, de l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté au cœur de ses orientations politiques pour 2013. En effet, à ce stade du semestre européen, nous devons défendre un véritable pacte social européen afin de mettre un terme au cercle vicieux d'accentuation de la récession. Il s'agit, pour nous, de relever le défi de la croissance durable et de l'emploi, comme l'a souligné d'ailleurs le Président français ce matin. Ce pacte social doit pouvoir s'appuyer sur une stratégie à long terme pour lutter contre le chômage des jeunes en particulier. Les mécanismes de garantie pour la jeunesse constituent ainsi des premières mesures concrètes pour lutter contre le chômage des jeunes, en faveur desquelles les États membres doivent absolument prendre des engagements précis, forts et concrets.

Les citoyens européens doivent pouvoir s'approprier cet instrument qu'est le semestre européen. Or, aujourd'hui, ce semestre est inconnu, il n'est pas compris.